Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Das ist der Beschluss, der heute gefasst wurde.

Da wird die EFSA in Frage gestellt.

Ja, mein Gott, glauben wir denn nur noch das, was wir irgendwo hören, Panik und ideologische Grundlagen?